În primul rând, chestiunea încrederii publice în justiție, care mi se pare foarte importantă, în condițiile în care democrațiile noastre, democrațiile statelor membre, nu pot fi gândite în afara acestei încrederi în justiție și cred că trebuie făcut ce se poate pentru ca ea să fie întotdeauna o prezență în viața noastră publică. În al doilea rând, aș vrea să subliniez nevoia de debirocratizare a administrării justiției sigur că schimbul de informații între autorități este important, dar este la fel de important să nu se ajungă la o birocratizare a actului de justiție, pentru că aceasta diminuează protecția de care trebuie să beneficieze orice libertate individuală.